Punktem wyjścia dla mojego sprawozdania z inicjatywy własnej o pomocy prawnej w transgranicznych sprawach cywilnych i handlowych było przedstawione w ubiegłym roku przez Komisję Europejską sprawozdanie dotyczące wdrażania i stosowanie dyrektywy z 2003 roku. Minęło 10 lat od wejścia w życie tego dokumentu i wydaje się, że samo wdrażanie do systemów krajowych przepisów dyrektywy przebiegło pomyślnie. Oczywiście każde państwo członkowskie skorzystało z nieco odmiennych rozwiązań, ale zasadniczo prawo do pomocy prawnej jest obecnie zagwarantowane. Wciąż jednak zaledwie 12 mieszkańców Unii Europejskiej wie o tym, że ma prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w przypadku sporu prawnego wytoczonego w innym państwie. Jeśli zatem obywatele a co gorsza także praktycy nie są świadomi, że można ubiegać się o pomoc prawną w kraju członkowskim innym niż kraj obywatelstwa, to przepisy tej dyrektywy są jedynie ładnie wyglądającym na papierze sloganem. Naturalnym stanem rzeczy jest, że wzrastająca mobilność i harmonizacja rynku europejskiego powinna także objawiać się rosnącą liczbą spraw transgranicznych. O pomoc na podstawie zapisów dyrektywy zgłasza się jednak wciąż tak samo niska liczba obywateli, ponieważ nie wiedzą o tym, że mogą otrzymać bezpłatną pomoc przedprocesową, a także pomoc w trakcie trwania procesu, i z niewiedzy rezygnują ze swoich roszczeń. Dlatego też główny nacisk w moim sprawozdaniu położyłem na zwiększanie zaangażowania Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich w skuteczniejszą kampanię informacyjną. Wskazuję także na możliwości, jakie dają nam nowoczesne technologie w obszarze komunikacji i zwiększania świadomości o istnieniu prawa do pomocy prawnej w sporach transgranicznych. Podkreślam także znaczenie internetu oraz portali takich jak e Justice w samym procesie niesienia pomocy prawnej. Kolejną wyodrębnioną przeze mnie problematyką jest niezwykle istotne w moim przekonaniu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego dla obywateli. Utworzenie baz danych prawników mających wiedzę i umiejętności w zakresie prawa porównawczego oraz odpowiednie kwalifikacje językowe powinno zapewnić wyznaczanie kompetentnych prawników do prowadzenia konkretnych spraw. Pamiętajmy, że czasem złe doradztwo jest po prostu gorsze i bardziej kosztowne w skutkach niż żadne. W dalszych punktach dokumentu wskazuję na kroki, które powinny zostać podjęte w kontekście ułatwienia procedur i usprawnienia dostępu do pomocy prawnej. Zachęcam także państwa członkowskie do stworzenia bardziej skutecznych systemów współpracy pomiędzy władzą publiczną a organizacjami pozarządowymi, by zapewnić obywatelom szerszy dostęp do pomocy prawnej i doradztwa prawnego. Moim zdaniem dobre praktyki w dziedzinie bezpłatnego doradztwa prawnego takie jak uniwersyteckie kliniki prawne czy agencje pro bono powinny być szeroko upowszechnianie i wspierane w ramach zorganizowanej sieci pomocy prawnej. Warto także podkreślić znaczenie, jakie w dobie kryzysu i oszczędności ma zapewnienie przez państwa członkowskie dostępu do pomocy przedprocesowej, w tym doradztwa na temat alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów. Często okazują się one mniej kosztowne i bardziej skuteczne właśnie w sprawach cywilnych i handlowych. Na zakończenie chciałbym wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie obserwowaną przeze mnie tendencją do zmniejszania w budżetach państw środków na bezpłatną pomoc prawną. Wiele osób zostanie bowiem w ten sposób pozbawionych dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Będzie to jedynie rodzić frustrację, brak zaufania i wrogość obywateli wobec systemu państwowego. Te koszty będą zdecydowanie wyższe niż fundusze, które dzisiaj są redukowane.